virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórnarráð íslands númer hundrað og fimmtán tvö þúsund og ellefu og það er meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem flytur þetta frumvarp með frumvarpinu er lagt til að gildistökuákvæði sem hljóðritanir ríkisstjórnarfunda verði frestað og komi ekki til framkvæmda fyrr en fyrsta nóvember tvö þúsund og tólf í stað fyrsta janúar tvö þúsund og tólf ákvæði frumvarpsins er tekið úr nýframlögðu frumvarpi til upplýsingalaga en það hefur ekki náðst tími til að mæla fyrir því og næst væntanlega ekki fyrir jól þannig að þetta ákvæði er sérstaklega tekin út vegna þess að talin er nauðsyn að fresta gildistöku sé að fresta ákvæði um hljóðupptökur á ríkisstjórnarfundum og því til grundvallar liggur sú meginástæða að það skorti ákvæði um það í lögum hvernig aðgangi að hljóðupptökum af fundum ríkisstjórnar og endurritum á þeim skuli háttað nefndin styðst í þessu mati sínu við álitsgerðir frá róberti spanó prófessor í lögum við háskóla íslands og gunnari helga kristinssyni prófessor í stjórnmálafræði við háskóla íslands þessar álitsgerðir þeirra eru birtar sem fylgiskjal með frumvarpinu niðurstöður þeirra eru að það sé nauðsynlegt að greina nánar og rannsaka og taka afstöðu til nokkurra atriða sem þeir nefna áður en hljóðupptökur á ríkisstjórnarfundum koma til framkvæmda það þarf að ákveða hverjir skuli eiga rétt til aðgangs að hljóðupptökum og endurritum af þeim það þarf að taka afstöðu til aðgangsréttar almennings og fjölmiðla og sérstakra eftirlitsaðila og stjórnvalda sjálfra ef ég vík fyrst að aðgangsrétti almennings og fjölmiðla þá segir í upplýsingalögum mjög skýrt að fundargerðir ríkisstjórnar og minnisgreinar sem teknar eru saman fyrir ráðherrafundi séu undanþegnar upplýsingarétti almennings nauðsynlegt er að taka af allan vafa í þeim efnum og kveða jafnframt skýrt á um að hljóðupptökur og endurrit af þeim verði sem sagt ef ég vík að aðgangsrétti sérstakra eftirlitsaðila þá þarf að taka afstöðu til þess hvaða reglur eigi að gilda um aðgang þeirra að hljóðupptökum og endurritum á þeim og það verður að telja ljóst að saksóknari alþingi og landsdómur munu eiga rétt til aðgangs að þessum gögnum ef á reynir og sama gildir um rannsóknarnefndir sem alþingi skipar og það getur einnig gilt um þingnefndir og þeir nefna sérstaklega hina nýju stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins og einnig telja þeir að þessu er spurning um aðgang stjórnvalda sjálfar í því sambandi er sérstaklega brýnt til dæmis að taka afstöðu til þess allt er þetta út af því að það að upplýsingar séu ekki birtar í þrjátíu ár eins og kveðið er á um í stjórnarráðslögunum um þessar hljóðritanir þá er það eitt að gera upplýsingar opinberar og annað það að einhverjir aðilar í þjóðfélaginu undir ákveðnum kringumstæðum geti krafist aðgangs að gögnunum þetta er samt tvennt ólíkt og þetta þarf að skýra á milli loks segja þeir prófessorarnir að það þurfi að leggja mat á hvaða upptökur á ríkisstjórnarfundum geti haft á mat á ábyrgð ráðherra bæði lagalegri ábyrgð á grundvelli laga um ráðherraábyrgð og pólitískri ábyrgð í þessu sambandi nefna þeir til dæmis að meta þurfi sérstaklega hvaða þýðingu almenn ummæli og fyrirvarar sem ráðherrar setja fram á ríkisstjórnarfundi um einstök mál án þess að ganga svo langt að ég tala nú fyrir að ákvæði fjórðu málsgrein sjöundu grein laganna þar sem mælt er fyrir um að hljóðritunum ríkisstjórnarfunda verði frestað til fyrsta nóvember tvö þúsund og tólf og lagt er til að sá tími sem þá gefst verði nýttur til að kanna betur þau lagalegu álitaefni sem uppi eru í tengslum við hljóðritun ríkisstjórnarfunda

með greinargerð með nýframlögðu frumvarpi til upplýsingalaga kemur fram að gert sé ráð fyrir að forsætisráðherra muni eigi síðar en við upphaf þings í september tvö þúsund og tólf gera þinginu grein fyrir niðurstöðu þessarar athugunar ég vil sem sagt ítreka það virðulegi forseti að þetta er flutt vegna þess að upplýsingalögin komast ekki á dagskrá fyrir jól virðulegi forseti ég tel líka rétt að geta þess að afstaða flutningsmanna til hljóðritananna sjálfra er ólík það kom í ljós í atkvæðagreiðslum í haust ég vil líka taka það fram að það er ljóst að í hugum einhverra flutningsmanna er þessi frestur lagður til til þess eins að ganga úr skugga um samhengi ákvörðunar í lagalegu tilliti en ekki um það hvort ákvörðunin sjálf hafi verið réttmæt mér þótti sem sagt rétt að taka